að klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi og atkvæðagreiðslum fer fram umræða utan dagskrár um símhleranir málshefjandi er háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir hæstvirtur fjármálaráðherra árni mathiesen staðgengill dómsmálaráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund